frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um ráðstafanir í efnahagsmálum þetta er fjögur hundruð áttugasta og sjötta mál þessa þings á þingskjali sjö hundruð sjötíu og fjögur flutningsmenn frumvarpsins eru ásamt mér aðrir háttvirtir þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs markmið þessa frumvarps og þeirra ráðstafana sem það kveður á um á sviði efnahagsmála er eins og segir í markmiðsgrein fyrstu grein frumvarpsins að endurheimta efnahagslegan stöðugleika ná verðbólgu á nýjan leik inn fyrir viðmiðunarmörk seðlabankans skapa forsendur til að vaxtalækkunarferli geti hafist tryggja kaupmátt umsaminna launa og treysta undirstöður atvinnulífs og íslensks þjóðarbúskapar almennt áður en ég mæli fyrir og fer yfir einstakar greinar frumvarpsins og þær ráðstafanir sem það felur í sér í einstökum liðum vil ég fara nokkrum orðum um bakgrunn og aðdraganda málsins og forsögu þess ég tek það fram að ég er þakklátur fyrir að hæstvirtir ráðherrar starfandi hæstvirtur forsætisráðherra og viðskiptaráðherra eru hér viðstödd en við vitum af fjarveru ýmissa annarra ráðherra af ýmsum ástæðum sökum ferðalaga erlendis eða veikinda og við því er ekki að gera engu að síður er jákvætt að mál þetta komist hér á dagskrá og til umræðu og áfram

þannig er að þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hefur á mörgum undanförnum þingum flutt tillögur um aðgerðir til að reyna að ná tökum á og endurheimta þann efnahagslega stöðugleika sem tók að glatast á íslandi á árunum tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og fimm við gerðum það fyrst með þingsályktunartillögu á útmánuðum vorið tvö þúsund og fimm og var upphaf þess tillöguflutnings að sjálfsögðu það ójafnvægi sem þá hafði tekið að gera vart við sig í efnahagslífinu og gerði strax snemma á síðasta kjörtímabili þá voru uppi höfð mikil varnaðarorð frá ýmsum aðilum eins og seðlabanka íslands greiningardeildum innlendra og erlendra banka og erlendra ráðgjafastofnana sem vöruðu við því hversu erfið hagstjórnin hlyti að verða við þær aðstæður sem þá var stofnað til við talsmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs vöruðum frá upphafi við efnahagslegum ruðningsáhrifum stóriðjuframkvæmdanna ekkert síður en umhverfisskaðanum sem þeim fylgdu þegar fyrir lá að hinar gríðarmiklu samþjöppuðu framkvæmdir bæði á austurlandi og hér á suðvesturhorninu færu allar af stað og færu fram á örfáum missirum nú er þessi herkostnaður þessi ruðningsáhrif stóriðju og útrásarþenslutímabilsins komin fram og öllum ljós og hvílir á herðum almennings heimila og fyrirtækja í formi verðbólgu himinhárra vaxta og stóraukinna erlendra skulda þjóðarbúsins dýrmætur tími hefur farið til spillis bæði á undanförnum missirum og nú á síðustu vikum til þess að takast á við hlutina og bæði fyrrverandi og núverandi ríkisstjórn eru sekar um að hafa neitað að horfast í augu við vandann og hafa ekki brugðist við þegar svo er komið að aðgerðarleysi stjórnvalda vekur sérstaka athygli erlendis og er umfjöllunarefni þeirra sem ræða stöðu efnahagsmála á íslandi þá ættu menn að fara að hugsa sinn gang orsakir þessa eru vel þekktar og það sem þegar olli áhyggjum á árunum tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og fimm voru ört vaxandi viðskiptahalli sterkt gengi krónunnar sem veikti stöðu útflutningsgreina vaxandi þensla í byggingariðnaði og hækkandi fasteignaverð sprenging í bílainnflutningi og innflutningi á fleiri varningi og ekki síst og þessu tengt vaxandi undirliggjandi verðbólguþrýstingur þegar við bættust lágir erlendis til dæmis á meginlandi evrópu vegna hægagangs í hagkerfum þar og mikið framboð á ódýru lánsfé sem dældist hér inn í hagkerfið

og hefðu þá allar viðvörunarbjöllur sem hringdu átt að nægja til að vekja stjórnvöld af dvalanum það gerðist ekki engar marktækar ráðstafanir voru af hálfu ríkisstjórnar gerðar til að kæla hagkerfið heldur var þvert á móti haldið fast við þensluhvetjandi aðgerðir sem varað var við og meira undirboð af því sama strax tvö þúsund og fimm lögðum við til að farið

allar hugmyndir um frekari þensluhvetjandi stóriðjuframkvæmdir að minnsta kosti til fimm ára að slá að slá almennum skattalækkunum sem þá voru boðaðar og lögfestar á frest eða hætta við þær að beina þeim tilmælum til fjármálaeftirlitsins að huga vandlega að áhættumati í bankakerfinu að beina þeim tilmælum til seðlabanka íslands að íhuga að aukna bindiskyldu á nýjan leik og aðrar aðgerðir sem haldið gætu aftur af verðbólgu og þenslu og ekki síst að efna þá þegar til samstarfs aðila vinnumarkaðarins samtaka bænda samtaka öryrkja aldraðra og fleiri slíkra aðila um aðgerðir til að endurheimta stöðugleika í anda þjóðarsáttarsamstarfs vegna þess að það blasti við strax á síðari hluta árs tvö þúsund og fjögur og þegar kom inn á árið tvö þúsund og fimm að við íslendingar vorum og erum því miður enn í mikilli hættu að missa endanlega fyrir borð þann stöðugleika sem tókst að tryggja í landinu með samþykktum aðgerðum ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins á árinu nítján hundruð níutíu og gengur undir nafninu þjóðarsátt það er það sem er í húfi hér að hinn gríðarlegi ávinningur sem varð af þeim aðgerðum og tryggði íslendingum í fyrsta sinn um áratugi nokkuð heilbrigt og eðlilegt jafnvægisástand í efnahagsmálum hann er að glatast og við erum að festast á nýjan leik í vítahring

önnur varnaðarorð á aðrar ábendingar sem komu frá fjölmörgum aðilum á þessum tíma að vísu verður að segjast að það var ótrúlega mikið þagnarsamsæri ríkjandi um að það væri allt í himnalagi og það þyrfti engar áhyggjur að hafa þó að allar vísbendingar væru um að við værum að sigla inn í stórhættulegt tímabil hvað þetta varðaði þó ekkert annað hefði komið til en hinn gríðarlegi og vaxandi viðskiptahalli áranna tvö þúsund og fjögur tvö þúsund og fimm og tvö þúsund og sex þá hefði það eitt og sér átt að nægja til þess að ábyrg stjórnvöld í hvaða landi sem er hefðu tekið hlutina alvarlega þegar svo var komið á árinu tvö þúsund og sex að viðskiptahallinn var orðinn tuttugu og sex af hundraði miðað við verga landsframleiðslu þá er slíkt auðvitað komið svoleiðis út úr öllu korti að þá skyldu enn vera fyrst og fremst umræður um það hversu gríðarlega mikið góðæri ríkti í landinu og hversu ástandið væri nú glæsilegt og árangurinn mikill það segir sína sögu og ætli það séu nú einhverjir núna sem velti því fyrir sér að þeir hefðu kannski átt að hafa kjark og manndóm í sér til þess að taka undir með þeim sem á þeim tíma hvöttu til þess að tekist yrði á við ástandið því auðvitað verður það erfiðara og dýrara og hættulegra með hverju slíku ári sem líður með gríðarlegum viðskiptahalla verðbólgu og skuldasöfnun það voru vissulega uppi einstaka raddir hér jafnvel úr röðum stjórnarliða á þeim tíma sem lýstu áhyggjum og hvöttu til aðgerða það er hægt að nefna þann ágæta mann og félaga okkar fyrrum einar odd kristjánsson í þeim efnum sem stóð oft hér í þessum ræðustóli og hvatti til þess að menn tækjust á við hlutina og þetta mundi fara illa ef menn flytu sofandi að feigðarósi eins og þarna gerðist en því miður fór það svo og hafi menn bundið vonir við að betra tæki við vorið tvö þúsund og sjö þegar ný ríkisstjórn settist að völdum þá kulnuðu þær vonir ótrúlega fljótt því ef eitthvað er þá var sú ríkisstjórn og hefur framundir það síðasta verið enn þá meðvitundarlausari en sú fyrri hvað varðar þessa hluti og hafa þó óveðursskýin hrannast upp hvert á fætur öðru ástandið nú má segja að einkennist af því

er orðin meiri og fastari í sessi en nokkru sinni fyrr frá því í upphafi síðasta áratugs síðustu aldar verðbólgan er nú mæld á ársgrundvelli miðað við síðasta mánuð tæp níu prósent og það er veruleg hætta á því að við sjáum í fyrsta skipti í sögunni ganga í garð á nýjan leik tímabil tveggja stafa tölu í verðbólgu hvað er þá að gerast við erum komin aftur fyrir haustmánuði ársins nítján hundruð níutíu því ég man það vel að því var fagnað hér á þessum vettvangi þá að við sáum í fyrsta skipti verðbólgutölu í eins stafs tölu haustið nítján hundruð níutíu og það var gleðileg stund og henni var fagnað hér í sölum alþingis en að sama skapi er það alvarlegt ef við eigum eftir að sjá andstæðuna birtast okkur jafnvel í næstu verðbólgumælingu staðan einkennist líka af því sem er óhjákvæmileg afleiðing af viðskiptahallanum og eyðslu umfram efni á undanförnum missirum að skuldaaukning helstu máttarstoða þjóðfélagsins er gríðarleg skuldir heimilanna eru meiri en nokkru sinni fyrr í sögu íslands eða um tvö hundruð fjörutíu eða yfir tvö hundruð fjörutíu prósent af ráðstöfunartekjum þetta hlutfall var áttatíu prósent árið nítján hundruð níutíu hundrað fjörutíu prósent árið nítján hundruð níutíu og átta fyrir tíu árum síðan og fór yfir tvö hundruð prósent árið tvö þúsund og fimm skuldaaukningin er einnig gríðarlega hröð og hefur verið mikil hjá atvinnulífinu og mörgum sveitarfélögum og til samans er uppsöfnun skulda þjóðarbúsins í heild gríðarleg og vegur þó þar á móti að ríkissjóður hefur greitt niður sínar skuldir og stendur vel það er eina ljósið í myrkrinu því ber að sjálfsögðu að fagna og það skiptir miklu máli en þeim mun alvarlegri er staða hinna aðilanna þegar það er haft í huga að þrátt fyrir góða stöðu ríkissjóðs eru heildarskuldir þjóðarbúsins út á við um tvö hundruð fjörutíu til tvö hundruð fimmtíu prósent af vergri landsframleiðslu miðað við hreinar erlendar skuldir það er að slepptu áhættufjármagni sveiflur á gengi krónunnar eru auðvitað þungbærar fyrir viðskiptalíf og heimilin í landinu en það er nauðsynlegt að undirstrika að þær sveiflur eru miklu fremur afleiðing hagstjórnarmistaka en að gjaldmiðillinn sé orsök eða vandamál í sjálfu sér krónan er ekki frumorsök erfiðleika hagkerfisins heldur tæki sem sveiflast vegna ójafnvægis innan þess og evran er ekki lausnarorð gagnvart þeim vanda sem við blasir eins og háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson og illugi gunnarsson bentu á réttilega í grein í morgunblaðinu nýverið þær ráðstafanir sem við leggjum til voru mótaðar fyrir um mánuði síðan og þá ráðfærðum við okkur við ýmsa sérfróða aðila um hvað væri vænlegt að gera og hvað mætti ætla að dygði til til þess að ná tökum á ástandinu það ber að hafa í huga að við erum hér að tala um vinnu sem lagður var grunnur að og var lokið fyrir um mánuði síðan það er mjög nauðsynlegt að menn muni það þegar við veltum því fyrir okkur og reynum að svara spurningunni mundi það sem þá var talið fullnægjandi eða að minnsta kosti mjög myndug tilraun til að ná tökum á ástandinu duga í dag svarið er sennilega því miður nei vegna þess að svo hratt hefur ástandið versnað við lögðum til og leggjum til í þessu frumvarpi að gjaldeyrisvaraforði seðlabankans verði styrktur verulega því höfum við áður talað fyrir og það má heita að eina vitlega ráðstöfun stjórnvalda á undanförnum missirum í efnahagsmálum hafi verið sú þegar tekið var lán upp á eina milljón evra á árinu tvö þúsund og sex til að bæta við gjaldeyrisvaraforðann þá var nú ekki erfiðara að gera það en svo að ríkið græddi lengi og vel á þeirri lántöku hafði tekjur af henni og auðvitað er það sorglegt að menn skyldu ekki nota aðstæðurnar þá og í framhaldinu til þess að stórauka gjaldeyrisvaraforðann eins og ég marglagði til og stakk upp á hér úr þessum ræðustóli en það var okkar mat á þessum tíma að áttatíu milljarða króna aukning miðað við gengið eins og það stóð þá fyrir mánuði síðan í erlendri mynt hefði skipt verulegu máli gjaldeyrisvaraforði seðlabankans þá farið upp á milli tvö hundruð fimmtíu og þrjú hundruð milljarða mældur í krónum og ef eigið fé seðlabankans yrði styrkt til viðbótar um eins og fjörutíu milljarða með innlendu skuldabréfaútboði og vel að merkja þá erum við að tala um að öll gjaldeyrisaukningin verði lögð inn í seðlabankann sem eigið fé vegna þess að framundir þetta hefur eigið fé seðlabanka íslands verið alveg hlægilega lítið það voru fimmtíu milljarðar og tæplega það í næstsíðustu ársreikningum seðlabankans sem er nú ekki há tala að seðlabankinn skuli vera með minna eigið fé en tugir ef ekki hundruð fyrirtækja í landinu

að það þurfi að mæla það í mörg hundruð milljörðum króna til þess að það nái einhverju máli og við eigum til dæmis að taka okkur þar norska seðlabankann og norsku ríkisstjórnina til fyrirmyndar sem hefur fyrir löngu byggt upp firnasterkan seðlabanka og byggir stöðugleika í sínu hagkerfi meðal annars á því í öðru lagi höfum við lagt til að ríkisstjórnin leiti leiða til að efla sparnað gera sparnað fýsilegan kost til dæmis með útgáfu sparnaðarskuldabréfa hverra fjármagnstekjur verði undanþegnar skatti það er mjög mikilvægt að örva skuldabréfamarkaðinn

efnum með útgáfu nýs flokks skuldabréfa sem kynntur var í tengslum við vaxtaákvörðun seðlabankans á dögunum og það er vel en betur má ef duga skal síðan lúta aðrar ráðstafanir í fjórða og fimmtu grein frumvarpsins fyrst og fremst að því virðulegi forseti að takast á við innra jafnvægisleysi í þjóðarbúskapnum það er nefnilega þannig að við íslendingar glímum við tvenns konar ójafnvægi sem hvorutveggja er mjög alvarlegt og hvorutveggja hluti af vandanum það er jafnvægisleysi þjóðarbúsins í viðskiptum sínum út á við viðskiptahallinn og tengd vandamál og það er innra jafnvægisleysi sem birtist í því að á sama tíma og þensla og uppgangur liggur við að vera til vandræða á ákveðnum svæðum í landinu einkennir fólksfækkun og samdráttur og neikvæður hagvöxtur aðra landshluta þetta innra jafnvægisleysi er hluti af okkar vanda og á því þurfum við líka að taka það viljum við gera með því að styrkja sveitarfélögin sem hvort sem er þarf að gera vegna erfiðrar stöðu margra þeirra við leggjum til að fimm milljarðar króna fari til þeirra ráðstafana á þessu ári og hinu næsta í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga og við leggjum til aðrar fimm milljarða króna til að takast á við mismunandi framkvæmdastig og umsvif eftir landshlutum og til að jafna aðstöðu manna án tillits til búsetu og þær ráðstafanir taki sérstaklega mið af því að skapa störf fyrir konur og vinna gegn kynbundnum launamun og kyngreindum búferlaflutningum í landinu sem verður að fara að horfast í augu við að er að verða stórt félagslegt vandamál hér á landi hinar svokölluðu mótvægisaðgerðir ríkisstjórnar hafa verið gagnrýndar og það ekki að ósekju þær hafa reynst bitlausar og þær hafa reynst mislukkaðar hvað það varðar að þær koma ekki að gagni þeim sem mesta þörf hafa fyrir þær vegna tekjufalls og erfiðleika í sérstaklega sjávarútvegi og nú hafa erfiðleikar í landbúnaði bæst þar við sem óumflýjanlegt er að horfa til og takast á við við leggjum til umtalsverða fjármuni á næstu árum til að örva nýsköpun og fjölbreytni í atvinnumálum og horfa til þeirra hluta fremur en áframhalds á hinni blindu þensluhvetjandi stóriðjustefnu við leggjum til að nýsköpunarsjóður fái einn milljarð að tækniþróunarsjóður fái annan milljarð og að fimm hundruð milljóna króna verði varið á þessu tímabili til atvinnuþróunarfélaga allt að tvö hundruð fimmtíu milljónir til aukins markaðsstarfs á sviði ferðamála og tvö hundruð fimmtíu milljónir króna til umhverfisaðgerða og uppbyggingu þjóðgarða nú er það reyndar svo að hæstvirt ríkisstjórn hefur lofað ýmsu í þessum efnum sem hún hefur enn ekki staðið við samfylkingin fór til kosninga með gríðarlega hástemmd loforð um að margfalda fé til dæmis til tækniþróunarsjóðs hvar eru þeir fjármunir hvernig stendur á því að hann skuli vera jafnsveltur og raun ber vitni það er nú ekki mikið sem hann hefur fengið enn þá af kosningaloforðum samfylkingarinnar á þessu sviði og væri þó ærin ástæða til það er ef menn vilja leggja grunn að einhverri annarri og framsæknari atvinnustefnu en gömlu nauðhyggjunni að ekkert geti bjargað okkur annað en fleiri álver hvar setur samfylkingin mark sitt á stjórnarstefnuna að þessu leyti enn sem komið er ég spyr vonandi eigum við liðsmenn í henni þegar kemur að því að styðja það að þarna verði farið í áherslubreytingar og stórauknum fjármunum varið til nýsköpunar og uppbyggingar af því tagi við leggjum til að fjármálaeftirlitið verði eflt alveg sérstaklega hvað það varðar að það efli burði sína gagnvart áhættugreiningu og áhættuþróun í fjármálakerfinu og almennt má segja það sama um fjármálaeftirlitið og fleiri stoðstofnanir atvinnulífsins í landinu að þær hafa ekki þróast í takt við aukin umsvif í hagkerfinu aukin umsvif fjármálageirans og fleira í þeim dúr í áttundu grein er aflað lagaheimilda eða lagðar til lagaheimildir til þess að stjórnvöld geti stýrt stórfjárfestingum inn í hagkerfið það er auðvitað galið ástand eins og menn hafa reynt að skýla sér á bak við hér undanfarna mánuði og missiri í umræðunni fyrst framsókn þegar hún fann upp afturvirku stefnubreytinguna að stóriðjumálin væru komin úr höndum stjórnvalda og nú samfylkingin sem skríður í gamla framsóknarskjólið að stjórnvöld geti ekkert í þessu gert nú þá fá menn bara sér í hendur tæki sem þarf til að stýra þessum fjárfestingum þannig að þær ryðjist ekki þannig samtímis inn í hagkerfið að það verði kveikt í því það er galið ástand og við getum ekki búið við það gjörið þið svo vel hér er komin tillaga að lagaákvæðum sem stjórnvöld geta þá haft í sínum höndum og auðvitað mun enginn mótmæla því að stjórnvöld og yfirvöld efnahagsmála í einu landi verða að hafa stjórntæki sem dugar í höndum sínum til að hafa stjórn á ástandinu við teljum vel koma til greina að ganga til samningaviðræðna við fyrirtæki sem hafa haft slíkt í undirbúningi og mögulega kaupa af þeim rannsóknarniðurstöður eða greiða þeim einhvern áfallinn kostnað ef þeir svo kjósa heldur en að fallast á að bíða með sín áform að minnsta kosti þangað til að aðstæður hafa skapast í hagkerfinu til að hleypa þeim af stað það er undarlegt að stjórnvöld hér uppi á íslandi með reynsluna fyrir framan nefið á sér af þeim herkostnaði sem hinar ofvöxnu stóriðjuframkvæmdir hafa leitt yfir hagkerfið skuli halda áfram á sömu braut og ekkert gera með varnaðarorð til dæmis efnahags og framfarastofnunarinnar sem þrjú ár í röð í skýrslum sínum til íslands hefur hvatt stjórnvöld til þess að taka á þessum þætti að gera arðsemis og hagkvæmnisúttekt á því hvort þessar stóriðjufjárfestingar yfir höfuð séu að skila þjóðarbúinu arði og að tímasetja þær þannig að eitthvað vit sé í því hvorugt hefur enn verið gert af hálfu hvorki núverandi né fyrrverandi ríkisstjórnar að lokum leggjum við til í níundu grein að komið verði á vettvangi samstarfs um efnahagsmál í anda þjóðarsáttar við köllum það þjóðhagsráð og því verði meðal annars falið að fylgjast grannt með stöðunni gefa stjórnvöldum mánaðarlega álit á framvindunni skoða ýmsa kosti eins og þá hvernig afl lífeyrissjóðanna geti best nýst innan hagkerfisins sem liður í því að vinna okkur út úr vandanum þó að sjálfsögðu alltaf þannig að lífeyrissparnaður landsmanna sé eins tryggður og nokkur kostur er en auðvitað erum við öll í sama báti einnig að þessu leyti og lífeyrissjóðirnir og eigendur lífeyrissparnaðarins almenningur í landinu á mikið undir því að ástandið lagist því annars verða ekki forsendur til að standa undir eins ríkulegum lífeyrisgreiðslum og við vonumst til að verði og að settum slíkum lögum teldum við eðlilegast að í framhaldinu fengi fjármálaráðherra það hlutverk að leggja fyrir alþingi frumvarp til fjáraukalaga hér á vordögum þar sem aflað væri með hefðbundnum hætti fjárheimilda til að standa straum af útgjöldum ríkissjóðs tillögurnar eru þannig uppbyggðar og þannig hugsaðar að þær tækju úr umferð meira fé heldur en þær setja í gang og miklu meira ef vel gengi í formi þess að afla fjár með skuldabréfaútgáfu innanlands og sparnaðaraðgerðum þannig að þær mundu hafa jákvæð áhrif í því skyni að slá á þenslu en ekki öfugt og þau útgjöld sem ríkissjóður af þessum sökum tæki á sig upp á fimmtán milljarða króna eða þar um bil á tveimur árum eru ekki stór borið saman við þá gríðarlegu hagsmuni sem ríkissjóður og almenningur í landinu á af því að við náum tökum á ástandinu því það er svo margfalt margfalt dýrara og hættulegra að gera ekki neitt það er það sem er virkilega dýrt og hvað skyldi sofandaháttur ríkisstjórnarinnar þó það væri ekki nema bara frá og með næstsíðustu mánaðamótum vera búin að kosta okkur ef við bara hugleiðum það nú ef ríkisstjórnin hefði í byrjun marsmánaðar gripið til myndugra ráðstafana í samstarfi við seðlabankann og fjármálastofnanir og aðra aðila í þjóðfélaginu ja það skyldi nú ekki vera að það væri þá búið að spara okkur ómældar fjárhæðir í dag og þegar ég segi okkur þá á ég auðvitað fyrst og fremst við þjóðina meginmarkmið okkar tillagna er að sjálfsögðu það að standa vörð um hagsmuni almennings og heimilanna í landinu og verja þau fyrir áföllum eins og nokkur kostur er og það á að vera útgangspunktur allra okkar aðgerða allra okkar ákvarðana við leggjum ekki til aðgerðir til að styrkja seðlabankann eða rýmka stöðu fjármálastofnana bankanna í útrásinni um þessar mundir af samúð með þeim sérstaklega þeir eiga að líta í eigin barm og axla ábyrgð á þeim stóra þætti sem þeir eiga í ástandinu eins og það er orðið en það eru auðvitað sameiginlegir hagsmunir okkar allra að verja þjóðarbúskapinn í heild sinni áföllum og í því eru hagsmunir heimilanna og almennings líka fólgnir að kaupmáttur launa hrynji ekki í óðaverðbólgu að skuldirnar skrúfist ekki upp úr öllu valdi ætli mönnum þyki nú ekki nóg um það sem þegar er komið að sjálfsögðu getur það verið nauðsynlegt og við erum með ýmsar tillögur og höfum verið með tillögur til dæmis við síðustu fjárlagaafgreiðslu að grípa til ýmissa hliðarráðstafana sem lúta að afkomu og stöðu ýmissa hópa í samfélaginu beint eins og þeir hlutir hafa verið að þróast ég leyfi mér að nefna þar sérstaklega húsnæðisþáttinn og kostnaðinn þar ég held að það sé algjörlega óumflýjanlegt að stórhækka bæði vaxtabætur og húsaleigubætur við þessar aðstæður vegna þess að vaxtakostnaðurinn og fjármagnskostnaðurinn er svo íþyngjandi ekki síst hjá þessum hópi ég held að það eigi að horfa sérstaklega til stöðu til dæmis námsmanna og þeirrar staðreyndar að þeir sem hafa framfærslu af námslánum eru að lenda í miklum hremmingum um þessar mundir liður í slíku gæti verið að fella niður efniskostnað og skólagjöld í skólakerfinu komugjöld í heilbrigðiskerfinu og annað í þeim dúr og ég nefni að sjálfsögðu stöðu aldraðra og öryrkja sem ekki hafa verið að fá hvað sem hver segir sambærilegar bætur og til dæmis var ætlunin að lakast setti hluti launamanna fengi með nýgerðum kjarasamningum var ætlunin segi ég og minni þar á þá átján þúsund króna hækkun sem þar var lögð til grundvallar lægstu töxtum kjarasamningarnir sjálfir eru í uppnámi það hafa aðstandendur þeirra að minnsta kosti verkalýðshliðin þegar sagt og óskað eftir fundum og samráði um hvað eigi að gera í þeim efnum og það er algjörlega ljóst að kjarasamningarnir eru fyrir bí innan fárra vikna ef ekki tekst að ná tökum á og hemja verðbólguna og koma af stað ferli þar sem vextir geti tekið að lækka og verðbólga að fara niður herra forseti það gætir undarlegra tilhneiginga til þess enn í umræðum um þessi mál að leita að sökudólgum mikið lifandis óskaplega er ég orðinn leiður á því og hef mikla skömm á því þegar stjórnmálamenn eru ekki menn til þess að horfast í augu við afleiðingar eigin verka og viðurkenna ábyrgð sína nú eru það braskarar úti í heimi sem eru að gera á okkur áhlaup vondu mennirnir sem þetta er allt að kenna það var þá hægt að finna eitthvað nýtt í framhaldi af dönunum sem eru að fara með okkur til fjandans það eru spákaupmenn sem eru að gera ósvífna árás á okkur en af hverju halda markaðshyggjumenn að spákaupmenn geri árás á hagkerfi af því þeir vita um veikleika þess háttvirtur þingmaður pétur blöndal það kemur ekki úr lausu lofti þeir vita um erlendu skuldirnar þeir vita um mistökin sem gerð hafa verið þeir vita hversu varnarlaust hagkerfið er og hversu auðvelt það gæti reynst að gera svona árás á þá þess vegna reyna þeir ég hef ekki samúð með þeim ég er ekki að mæla því bót að menn reyni að græða á erfiðleikum annarra það er skammarlegt en þannig er nú hinn kapítalíski heimur háttvirtur þingmaður péturs h blöndal að það er enginn annars bróðir í leik og menn svífast einskis þó það varði heil samfélög eins og okkar en það er mikill misskilningur að ætla að kenna einhverju slíku um að þar sé frumorsakavandanna að leita vandinn er að uppistöðu til heimatilbúinn hann er okkur sjálfum að kenna eða öllu heldur ykkur sem hafið ráðið fyrir okkar málum undanfarna mánuði missiri og ár og verið þið menn til að horfast í augu við eigin ábyrgð sjálfstæðismenn ættu að gera upp tíma sinn í stjórnmálum landsins frá nítján hundruð níutíu og eins og spyrja sig til dæmis að því hvernig í ósköpunum stendur á því að þrátt fyrir okkar snilldarráðsmennsku